Belgia już po raz dwunasty obejmuje przewodnictwo w Radzie Europejskiej, jest więc krajem teoretycznie doświadczonym, jakkolwiek wielu na tej sali zastanawia się, jak kraj, który od pięciu miesięcy nie jest w stanie powołać własnego rządu i premiera, będzie mógł przewodzić 26 innym krajom członkowskim. Najbliższe półrocze będzie jednak zarówno dla Belgii, jak i wszystkich państw Unii okresem szczególnie trudnym. Z jednej strony, odpowiedzialność przewodnictwa komplikują zmiany instytucjonalne, wprowadzone przez traktat lizboński, a z drugiej widmo ogromnego kryzysu ekonomicznego.

Pobudzenie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej nie może odbywać się kosztem dławienia przemysłu Europy Środkowo Wschodniej poprzez realizację narzuconej, drastycznej redukcji CO

Należy również mieć nadzieję, że trwające obecnie turbulencje polityczne w Belgii nie przeszkodzą w osiągnięciu tak nakreślonych ambitnych celów.